Natürlich unterstütze ich alles, was die Wettbewerbsfähigkeit der Schiene vergrößert.

Das ist nicht einzusehen. Und ich sage, es ist immer noch Kompetenz der Mitgliedstaaten, auch etwas zu tun in dieser Hinsicht. Und diese Kompetenz soll man dort lassen, wo sie hingehört bei den Mitgliedstaaten, und nicht bei Europa.